Tras los acontecimientos vividos estos días en Egipto, resulta especialmente oportuno colocar el principio del juego limpio, dentro y fuera de las canchas deportivas, como piedra angular de la filosofía europea sobre el deporte. También comparto un modelo más abierto de gestión de los derechos de imagen de los grandes eventos deportivos. Por eso, me parece fatal lo que ocurre con las emisoras de radio y el fútbol profesional en España. Lamento que en este informe se haya perdido la oportunidad de desdramatizar el debate sobre las selecciones nacionales en el contexto europeo. Yo pertenezco a una nación sin Estado, como Escocia o Gales. Estos reinos británicos compiten con sus propias selecciones en las competiciones internacionales a los vascos nos gustaría tener nuestras propias selecciones vascas y no tendríamos ningún problema en compartir en nuestras camisetas la ikurriña —nuestros colores nacionales— con la bandera europea.